skatta ofvirk velferðarkerfi orðrétt var lagt til með leyfi forseta viðskiptaráð leggur til að ísland hætti að bera sig saman við norðurlöndin enda stöndum við þeim framar á flestum sviðum þetta var skýrsla um framtíðarlandið ísland og hvernig það yrði sem best út frá mælikvörðunum sem þá voru allsráðandi minni samneysla lægri skattar minna regluverk meira einkaframtak eigenda stjórnenda eftirlitsaðila löggjafa ríkisstjórnar sú útbelgda nesjamennska sem birtist í skýrslu viðskiptaráðs er hætt að vera hlægileg hún er hræðileg því að hún er vitnisburður um hugsunarháttinn sem sökkti íslensku þjóðinni í skuldir á sumum sviðum eru íslendingar staddir á núllpunkti talið ekki við vagnstjóra í

ríkisstjórnin var mynduð um og hafa hæstvirtur forsætisráðherra og fjármálaráðherra farið yfir þau í

ekki er hægt að reiða sig á of hraðan hagvöxt ekki er hægt að ganga endalaust á höfuðstólinn og taka út skammtímagróða út á hvað áttu þegar þú hefur selt allt hvað gerum við þá útlitið er ekki bjart hvernig sem á málið er litið liggur fyrir

samfélagslega eða hinn umhverfislega við höfum möguleika núna á að eyða þeim ójöfnuði sem hér